Madame la Présidente, je voudrais, en quelques mots, d'abord remercier M. Sánchez Presedo de ce qu'il vient de dire et j'associe à ces remerciements les autres rapporteurs, qui ont fait, et qui font, un travail formidable, et tous ceux qui les aident.

C'est un sujet fondamental parce qu'il est la condition pour réussir un certain nombre d'autres décisions en matière de transparence, de contrôle, et j'allais dire tout simplement de morale, dans l'ensemble des services financiers qui en ont manqué singulièrement, depuis une quinzaine d'années, comme on l'a vu à travers la dernière crise.

La présidence belge a besoin d'un peu plus de temps pour réunir un volontarisme politique du côté du Conseil, qui soit équivalent à celui du Parlement, tel que vous l'exprimez, et à celui de la Commission européenne.

En tout cas, bien sûr, la discussion est en cours. La Commission ne va pas, et ne peut pas, se prononcer sur l'ensemble des amendements qui sont proposés à ce stade, même si beaucoup d'entre eux rejoignent notre propre orientation.